Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commercio o diritti umani? Questo è il problema! Ho citato l'Amleto, ma qui non c'è nessun dubbio amletico da sciogliere. Perché vede, lo Sri Lanka è uno dei paesi che ha violato su più larga scala i diritti umani, tuttavia è stato premiato dall'Unione europea con dazi commerciali preferenziali. È vero, il paese sta lentamente ritrovando la strada giusta del diritto e della giustizia, ma non ha ancora fatto pace con il passato, ecco perché era importante non fare concessioni in questo momento, ma usarle per far leva sulle istituzioni e continuare il processo di riconciliazione. Tuttavia le multinazionali europee bramano l'accesso privilegiato a questo paese e alla sua manodopera a basso costo ed ecco che in questo caso Commissione e Parlamento danno loro il via libera. Colleghi, so che per molti di voi non è così, ma tra il commercio e i diritti umani per me la scelta non è difficile.